Mevrouw de vicevoorzitter, u heeft het gezegd er is een gebrek aan politiek perspectief. Het gevolg van die frustratie is dat de druk in verschillende lidstaten inderdaad toeneemt om over te gaan tot een eenzijdige erkenning van Palestina.

Maar de enige weg daar naartoe is die van de politiek en die van de diplomatie. En de erkenning zonder een onderhandeld vredesakkoord zal verdere gesprekken voor een evenwichtige tweestatenoplossing die de veiligheid garandeert van Israëlische én Palestijnse burgers, ondermijnen. U heeft gezegd de EU kan de eerste politieke speler zijn om de dialoog op gang te brengen.